Ich kenne Bahrain seit über dreißig Jahren und möchte nur sagen, dieses Land war auf einem guten Weg, und es kann auch wieder auf einen guten Weg kommen. Und das trotz seiner exponierten Lage im Vorfeld des Iran, das darf man nicht vergessen. Natürlich gibt es Übergriffe des Herrscherhauses und des Sicherheitsapparates und der Saudis, die sich dahinter verstecken und die gerne Bahrain in ihren Staat integrieren würden.

Auf der anderen Seite gibt es eine systematische schiitische Agitation, die vom Iran gesteuert wird und von extremistischen Führern im eigenen Land. Das ist also beides sehr gefährlich, und unsere Aufgabe ist es, hier nicht einseitig zu sein, sondern zu vermitteln und zu helfen, dass dort eine funktionierende konstitutionelle Monarchie mit einer vernünftigen Balance zwischen Schiiten und Sunniten entsteht, weil dort sonst ein fürchterliches Blutvergießen auf uns zukommt. Es wurde schon gesagt, der sogenannte arabische Frühling ist in den meisten Ländern im Moment eher eine Entwicklung hin zum Extremismus, und wir müssen verhindern, das die berechtigte Kritik an den Übergriffen in Bahrain womöglich von Extremisten missbraucht wird.